Señor Presidente, muchos expertos nos están diciendo que la próxima crisis puede ser energética y que, además, o no estamos haciendo los deberes necesarios para evitarla o no lo estamos haciendo a la velocidad necesaria para evitarla. Este próximo sábado, el Fondo Mundial para la Naturaleza hace un llamamiento para que todos hagamos un pequeño gesto en aras de la sostenibilidad.

Europa no puede seguir dependiendo de energías que no son suyas, que están lejos, o de energías inseguras. Tenemos que ayudar a los Estados a construir un nuevo modelo energético en el que las energías renovables sean el corazón del nuevo mix Y tenemos que apoyar además la concienciación de nuevas pautas de consumo porque, sin ninguna duda, renovables y eficiencia son las claves de la sostenibilidad futura.